Je škoda, že sportovní funkcionáři nepovažují lidská práva za podmínku pro konání vrcholových sportovních akcí. Za to nemůžou ani fotbalisté, ani my fanoušci, ale já osobně bohužel musím tento šampionát bojkotovat, nebudu se na něj dívat. Po olympiádě v Soči následovala anexe Krymu, co máme očekávat po šampionátu v Moskvě?